Já děkuji paní předsedkyni za to, že vzpomněla ve svém úvodním projevu sametovou revoluci a Václava Havla. Nová Komise se po dnešním schválení konečně bude moci ujmout své role a my můžeme začít pracovat na úkolech, které nás čekají.

Velmi oceňuji to, že paní předsedkyně Komise vyšla vstříc našemu požadavku a také požadavku odborné veřejnosti a doplnila název portfolia paní komisařky Gabrielové o slova kultura, vzdělávání a výzkum. Věřím, že Komise také podpoří sport jako důležitý nástroj pro zlepšení zdraví a sociální inkluzi.

V této souvislosti bych ráda vyzvala Komisi, aby podpořila ztrojnásobení rozpočtu na program Erasmus. Je to program, který má vysokou přidanou hodnotu, který pomáhá učitelům a žákům zlepšovat jejich dovednosti, jejich zkušenosti a má velkou přidanou hodnotu v jejich evropských zkušenostech. Je to program, který umožňuje inkluzi, ale bude lepší jedině tehdy, pokud se zvýší rozpočet, proto je to důležité.